Am votat în favoarea raportului deoarece consider și eu că decizia de majorare a capitalului BEI trebuie confirmată. De aceea, cred că este necesar să se garanteze că BEI își menține ratingul de credit AAA, pentru a și păstra accesul la piețele de capital din întreaga lume. Salut sprijinul acordat din partea BEI IMM urilor din România. Un exemplu în acest sens este împrumutul în valoare de 45 de milioane euro acordat anul trecut către Raiffeisen Bank și Raiffeisen Leasing pentru finanțarea proiectelor inițiate de IMM uri. Ca rezultat, în anul 2013, Raiffeisen Leasing a și lansat un nou produs de finanțare pentru IMM uri privind achiziția de vehicule si echipamente noi. Astfel de practici reprezintă o dovadă a importanței pe care o are sprijinul BEI pentru mediul de afaceri și pentru relansarea economiei.